12,3 millions de personnes sont encore soumises à l'esclavage et plus de 200 millions d'enfants sont obligés de travailler.

Dans ce contexte, je voudrais souligner notre responsabilité à l'égard de tous ceux qui sont privés d'emploi et de droits sociaux, qui travaillent dans des conditions indignes, de ces millions de travailleurs qui souffrent moralement et physiquement, parfois poussés au suicide, ou victimes de cancers ou de maladies chroniques dues à leurs conditions de travail. Il est temps de sortir de la religion du travailler plus, de la course au profit, à la compétition à court terme.